V poslanski skupini SMC podpiramo cilje, za katere se zavzema državni svet v svojem predlogu zakona. Žal pa predlagane rešitve niso v skladu z našo ustavno ureditvijo, davčno pravičnostjo in učinkovitostjo. V državnem svetu je bil prvi posvet na to temo pred štirimi leti, strokovnjaki s tega področja so predstavili podatke o denarnih tokovih in nakazilih v davčne oaze. Na podlagi tega je državni svet pripravil predlog zakona, ki je v dvanajstih členih urejal to problematiko. Tudi v državnem zboru je bilo v prejšnjem mandatu nekaj razprav o problematiki odlivov finančnih sredstev v davčne oaze. Sprejeta je bila dopolnjena zakonodaja o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Uveden je bil register dejanskih lastnikov z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja. V poslanski skupini SMC opozarjamo, da Slovenija na področju boja proti davčnim utajam in goljufijam vseskozi zavzema aktivno vlogo. Slovenija je ena izmed dvainpetdeset držav podpisnic sporazuma, ki se je zavzemala k sprejemu novega mednarodnega standarda, avtomatične izmenjave informacij za davčne namene. V nacionalno zakonodajo je že prenesla pravne akte Evropske unije in Sveta Evrope, kot je Konvencija Sveta Evrope o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah in Protokol o spremembah konvencije. Prav tako je sklenila številne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Redno se pridružuje akcijam in sprejema številne ukrepe, sprejeti na ravni znotraj mednarodnih asociacij. V Sloveniji že vrsto let uporabljamo učinkovite izvajalske mehanizme znotraj nacionalne davčne zakonodaje. Na podlagi teh mehanizmov je FURS izvedla več projektov nadzora nad odlivi sredstev v davčne oaze, pri čemer je bilo odmerjenih nekaj deset milijonov dodatnih davčnih obveznosti. Omeniti je potrebno tudi možnost prostovoljnega razkritja neizpolnjenih davčnih obveznosti, da zavezanci lahko pretekle davčne nepravilnosti prostovoljno prijavijo in se tako izognejo sankcijam. Ustanovljena je bila medresorska delovna skupina za pripravo ukrepov učinkovitejše zaščite gospodarskih in finančnih interesov Republike Slovenije v zvezi s prenašanjem ali prikrivanjem finančnega premoženja v davčne oaze. Zavedati se moramo, da je proces boja zlorabam in izogibanju plačevanja davka globalen in da so posamezne države z enostranskim ukrepanjem le težko uspešne, še posebej, če gre za velike korporacije in ustaljene sheme. Predlog zakona državnega sveta kaže na nepoznavanje Ustave Republike Slovenije, konstitutivnega prava EU, veljavne nacionalne davčne zakono- daje, ravnanje in prizadevanje vlad ter FURS-a, mednarodnopravnih aktov Sveta Evrope in ostalih ter ukrepov OECD-ja. Predlog zakona tudi ne določa postopke z denarnimi sredstvi, ki so bila pred nakazilom že obdavčena v Sloveniji. Enako za denarna sredstva, ki so se kot dividende vrnila v Slovenijo, so bila nato še enkrat obdavčena v Sloveniji. Dejansko to pomeni, da so vsa ta denarna sredstva bila obdavčena enako, kot če bi bila ves čas v Sloveniji. Predlagatelji ne upoštevajo veljavnih ukrepov, ki preprečujejo odlivanje neobdavčenih dobičkov iz Slovenije, s katerimi se preprečuje davčno izogibanje v Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Očitno gre za nepoznavanje ali nerazumevanje te tematike. V poslanski skupini Stranke modernega centra si bomo prizadevali za aktivno sodelovanje pri pripravi ukrepov, ki na mednarodni ravni, na OECD-ju in EU-ju urejajo to problematiko. Vsako leto je izgubljenih nekaj milijard evrov zaradi davčnih utaj. To je denar, ki bi ga bilo mogoče porabiti za javne službe, kot so šole in bolnišnice, ali za ustvarjanje novih delovnih mest. In gospodarske rasti. Ocenjujemo, da je predlog zakona nestrokoven, saj ne upošteva osnovnih davčnih principov in nacionalne davčne zakonodaje. Predlog je tudi v nasprotju s kar šestimi členi Ustave Republike Slovenije in konstitutivnim pravom EU. Zato predloga ne bomo podprli. Hvala.